Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il est clair que le logement est une question difficile à traiter au niveau européen car il ne fait pas réellement partie des compétences communautaires. Mais il est largement reconnu que le développement de logements de qualité est nécessaire pour assurer la cohésion sociale et contribuer à la réussite du plan de relance de la Commission. Je me réjouis dès lors de la prise en compte croissante, par les Fonds structurels, du financement d'investissements dans le secteur du logement, notamment dans le domaine de l'efficacité énergétique, mais il faut aller plus loin. Ainsi, au delà de cette proposition, il convient d'accorder une attention toute particulière aux sans abri il y en aurait trois millions en Europe.